samruna innan samstæðu má þá nefna tvö systurfélög sem einn og sami hluthafi á slíkur samruni getur alloft átt sér stað ákvæðin eiga rætur að rekja til áætlunar evrópusambandsins um að draga úr stjórnsýslubyrðum tekið hefur verið tillit til

átta um breytingu á tuttugustu og öðrum viðauka við e e s samninginn frá öðrum maí nítján hundruð níutíu og tvö tilskipunin tekur til hlutafélaga en gert er ráð fyrir samsvarandi breytingum til einföldunar í lögum um einkahlutafélög enda ákvæði um samruna og skiptingu svipuð í báðum lögunum breytingarnar á almennum ákvæðum um samruna og skiptingu leiða síðan til þess að gera þarf samtímis smávægilegar breytingar á ákvæðum framangreindra